Wir müssen alles tun, um für eine friedliche und atomfreie koreanische Halbinsel zu sorgen. Ich teile, was von den Kolleginnen und Kollegen bisher gesagt wurde. Dennoch glaube ich, dass es nicht genügt, sich nur darüber zu unterhalten.

Es gibt keine Freiheit zu reisen, weder innerhalb des Landes, noch aus dem Land heraus. Die Menschen sind Opfer eines Steinzeitkommunismus, der keine Freiheit zulässt, keine freie Meinungsäußerung, keine Freiheit der Presse, keine Demokratie nichts, was Ausdruck menschlicher Freiheit wäre. Der UN Sonderberichterstatter für die Situation in Nordkorea spricht von schwersten Menschenrechtsverletzungen auf neun verschiedenen Gebieten, angefangen vom Recht auf Leben, auf Gesundheit, auf Ernährung, bis hin zu Folter und dem Verschwinden in riesigen Gefangenenlagern, zu öffentlichen Exekutionen, bei denen Frauen und Kinder gezwungen werden, zuzuschauen, und vieles mehr.